um að þeirgera það alltaf af góðum vilja en það hefur lengi verið þannig að hver þingmaður er sjálfráður um það hvenær hann talar og hvenær hann talar ekki